Doamnă președintă, domnule comisar, Agenda 2030 privind obiectivele de dezvoltare durabilă prezentată de Comisie este o agendă ambițioasă. Cele 14 acțiuni pe care Comisia le propune sunt sustenabile, responsabile și rezonabile, dar trebuie să ținem cont de faptul că în proporție de peste 30 resursele noastre marine sunt supraexploatate. Consider că în această agendă două acțiuni sunt vitale pentru viitorul oceanelor noastre în primul rând, îmbunătățirea cadrului de guvernanță internațională a oceanelor, eliminarea lacunelor care există în cadrul existent și, în al doilea rând, pescuitul ilegal. Cele două acțiuni, în opinia mea, sunt interconectate, dar cred, domnule comisar, că va fi o bătălie foarte dificilă, bătălia cu pescuitul ilegal, în contextul în care există state din afara UE care încă nu au ratificat și aplicat Convenția ONU, și mă refer inclusiv la Statele Unite. În contextul negocierilor privind viitorul acord internațional privind biodiversitatea marină în zonele din afara jurisdicțiilor naționale, care poate exista doar în contextul Convenției ONU privind dreptul mărilor, aș vrea să știu cum își propune Comisia Europeană să obțină un acord eficient, care să elimine lacunele din dreptul internațional, când știm foarte bine că există state hotărâte să nege existența schimbărilor climatice și nevoia gestionării responsabile a stocurilor de pește. În ceea ce privește gestionarea sustenabilă a resurselor, din nou vorbim de nevoia unui sistem de organizații regionale de gestionare a pescuitului în baza unor acorduri internaționale care să aibă forță, susținerea și respectul necesar din partea statelor, pentru ca deciziile acestora să fie aplicate.